U większości Polaków Irlandia wywołuje wyłącznie pozytywne skojarzenia. Nic dziwnego przecież to podczas poprzedniej prezydencji irlandzkiej nasz kraj wstąpił do Unii Europejskiej, a od tego czasu tysiące Polaków znalazło w Pana kraju swój drugi dom, przyczyniając się zresztą swoją pracą do nadzwyczajnego rozwoju gospodarczego, którego Irlandia doświadczała przed wybuchem światowego kryzysu finansowego.

Stabilność, wzrost, nowe miejsca pracy, zwłaszcza dla młodzieży to dobrze wybrane priorytety, bo właściwie trafiają w troski i oczekiwania Europejczyków, ale, odnosząc się do Pana wystąpienia, Panie Premierze, chcę jednak stanowczo podkreślić, że nie uda się tych priorytetów osiągnąć, a i nawet przybliżyć, bez pozytywnego zakończenia negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi. Wspomniał Pan krótko w swoim wystąpieniu, że liczy na szybkie porozumienie w Radzie w tej sprawie, choć pewnie będzie ono

Wystarczy, że będzie dobre, ale żeby za takowe je uznać nie można już więcej godzić się na cięcia w wydatkach na inwestycje, na politykę regionalną i na programy społeczne. Solidarność europejska nie może być ofiarą imperfect agreement Wierzę, Panie Premierze, że Pan to doskonale rozumie jako premier kraju, który ma za sobą imponującą historię rozwoju gospodarczego, także dzięki istnieniu europejskiej polityki spójności. Mam świadomość, że główny ciężar negocjacji wieloletnich ram finansowych spoczywa na stałej prezydencji Rady, tym niemniej apeluję do Pana o dołożenie wszelkich starań, aby ich wynik nie był wyłącznie imperfect, but acceptable ale żeby był good or at least good enough